Was ist geschehen mit dieser Krise? Wir haben das Risiko verlagert auf den europäischen Steuerzahler. Wir haben Schulden abgewälzt, wir haben mit Milliarden Zeit gekauft. Wir haben überhaupt nichts gelöst.

Wir haben eine schwachbrüstige Bankenunion, die den Finanzsektor ausspart, Spekulanten müssen nicht wirklich etwas befürchten.

Stattdessen wird gesundgebetet. Herr Bundeskanzler, das hätten wir selber auch zustande gebracht, dazu hätten Sie nicht eigens hier nach Straßburg reisen müssen.